herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt um aukatekjur ríkissjóðs með síðari breytingum breytingarnar sem lagðar eru til eru þríþættar í fyrsta lagi er lagt til að einstökum ákvæðum elleftu grein laganna sem fjallar um leyfi fyrir atvinnustarfsemi verði breytt til samræmis við breytingar álögum um fjármálafyrirtæki þannig verði orðalagi greinarinnar og tilvísunum breytt til samræmis við önnur lög og úreltir liðir felldir brott í öðru lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um gjaldtöku fyrir vegabréfsáritanir það er gert í samræmi við ákvörðun ráðherraráðsins frá fyrsta júní tvö þúsund og sex um gjöld sem greiða skal fyrir vegabréfsáritanir vegna kostnaðar sem fellur til við útgáfu þeirra í þriðja lagi er lagt til að fellt verði brott gjald fyrir aðgangsheimildir að varnarstöðinni á keflavíkurflugvelli enda þess ekki þörf lengur og sömuleiðis fyrir starfsleyfi alþjóðlegra viðskiptafélaga þar sem starfsemi þeirra verður ekki lengur heimil frá næstu áramótum herra forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu